Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, cela fait maintenant trois ans que nous travaillons sur ce dossier et au vu des enjeux et de l'énorme pression exercée par l'industrie agroalimentaire, je ne puis que me réjouir du résultat obtenu. Je me félicite particulièrement de l'introduction d'un étiquetage nutritionnel complet obligatoire, qui va permettre aux consommateurs de faire le choix de produits sains. Les allergènes seront clairement mentionnés, y compris pour les aliments non préemballés, et la lisibilité des informations sera assurée par une taille minimale de caractères.

J'espère que nous pourrons l'étendre aux produits laitiers et aux poissons et viandes transformés. Il était aussi essentiel que les alcools ne soient pas inclus, Monsieur le Commissaire, car ils doivent faire l'objet d'une réglementation spécifique adaptée, me semble t il. On aurait pu encore mieux faire, notamment avec un étiquetage nutritionnel lisible et harmonisé en face avant.